forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um könnun á framkvæmd e e s samningsins og það sem þessi tillaga felur í sér er að það verður sett á laggirnar nefnd til að kanna hvort framkvæmd samningsins um evrópska efnahagssvæðið rúmist innan tuttugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar nú er það þannig að sú sem hér stendur lagði þetta mál fram líka í apríl árið tvö þúsund og fjögur og mælti fyrir því á þingi þá en málið hlaut ekki afgreiðslu en ég og við flutningsmenn háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson teljum ástæðu til að leggja þetta mál fram aftur þar sem e e s samningurinn og framkvæmd e e s samningsins hefur tekið gríðarlegum breytingum á undanförnum árum

síðan virðulegi forseti við gerð e e s samningsins komst nefnd fjögurra sérfræðinga á vegum utanríkisráðuneytisins að þeirri niðurstöðu í nefndaráliti sem var skilað sjötta júlí nítján hundruð níutíu og tvö að samningurinn rúmaðist innan valdheimilda tuttugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar en jafnframt komust þeir að þeirri niðurstöðu að ekki væri loku fyrir það skotið að þróun samningsins yrði á þann veg að það mundi breytast þegar fram liðu stundir og reynsla væri komin á framkvæmd samningsins það er skemmst frá því að segja að þessi niðurstaða var afar umdeild meðal fræðimanna og hefur verið mjög umdeild frá því að samningurinn tók gildi að framkvæmd samningsins rúmaðist innan stjórnarskrárinnar en frá gildistöku e e s samningsins hefur eðli samningsins breyst verulega svo og áhrif íslands á ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli hans það er líka staðreynd að evrópusambandið sjálft hefur tekið gríðarlegum breytingum frá því að samningurinn gekk í gildi og þá er það ekki bara stærðin sem hefur breyst það hefur breyst frá því að vera eingöngu tólf ríki yfir í að verða tuttugu og sjö ríki og hátt í hálfur milljarður manna heldur hefur líka stofnanamyndin breyst verulega sem og öll innri bygging sambandsins þetta hefur haft gríðarleg áhrif á framkvæmd e e s samningsins það má því virðulegi forseti færa fyrir því rök að þróun samningsins hafi síðan frá því að hann var samþykktur verið með þeim hætti að ástæða sé til að meta á ný hvort hann og viðbætur við hann rúmist innan tuttugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar eða hvort þörf sé á að breyta stjórnarskránni virðulegi forseti eins og ég kom inn á áðan hafa orðið gríðarlegar breytingar innan evrópusambandsins frá því að e e s samningurinn tók gildi og ekki síst á undanförnum árum þetta hefur haft mikil áhrif á samninginn sjálfan ég kom inn á stofnanabygginguna áðan en það var þannig að þegar e e s samningurinn byggir á því að við höfum beint samband við framkvæmdastjórn evrópusambandsins sem á þeim tíma þegar samningurinn var gerður hafði mest áhrif á starfsemi innan evrópusambandsins en nú eru breyttir tímar og vægi evrópuþingsins eru að verða meiri og meiri og þá ekki síst í svokölluðum og það er í raun og veru staðfest í svokölluðum lissabon sáttmála sem væntanlega verður staðfestur í lok þessa árs innan evrópusambandsins þar sem evrópuþingið og vægi þess hefur gríðarleg mikil áhrif þar höfum við hins vegar aðildarríki að e e s samningnum það er efta ríkin innan e e s höfum við ekki beina aðkomu þannig að frá því að málin fara frá framkvæmdastjónrinni og þangað til þau eru endanlega samþykkt innan evrópusambandsins geta þau tekið gríðarlegum breytingum vegna þessara sterku áhrifa frá lýðræðislíkama evrópusambandsins sem er evrópuþingið í lissabon sáttmálanum eða umbótasáttmálanum eins og hann hefur líka oft verið kallaður í sér að áhrif þjóðþinga evrópusambandsríkjanna á lagasetningu innan evrópusambandinu mun aukast og munum ekki hafa þetta sýnir okkur auðvitað virðulegi forseti að evrópusambandið er að fara talsvert frá samningnum og því má segja að við höfum minna og minna að segja um þá lagasetningu sem þar fer fram og við fáum hingað í gegnum e e s samninginn virðulegi forseti annað sem hefur líka tekið miklum breytingum er staða innri markaðarins innan evrópusambandsins en þegar samningurinn var gerður e e s samningurinn var innri markaðurinn mjög skýr og það er mjög skýrt samband auðvitað e e s samningurinn snýr eingöngu að hinum innri markaði þá var hið svokallaða stoðakerfi mjög skýrt innan evrópusambandsins hins vegar hefur þróunin frá þeim tíma orðið sú að skilin á milli innri markaðar evrópusambandsins og annar þátta sambandsins eru að verða æ óljósari með hinum áður nefnda lissabon sáttmála eða umbótasáttmála þá er þetta stoðakerfi algerlega afnumið sem veldur því að það verður æ erfiðara að innleiða reglugerðir frá evrópusambandinu vegna þess að það er að verða matskennt í hvert sinn hvað það er sem heyrir undir e e s samninginn og hvað ekki þetta er að valda og er þegar farið að valda ákveðnum erfiðleikum og má til dæmis nefna að við höfum og það hefur verið í fyrsta skipti nýverið þá þurfti að vekja hundrað og aðra grein e e s samningsins sem felur í sér að efta ríkin innan e e s fá ársfrest viðbótarfrest til að innleiða ákveðna tilskipun og þetta var tilskipunin um frjálsa för þetta gerðist vegna þess að það var tekist um það innan sameiginlegu e e s nefndarinnar hvað það væri innan þessarar tilskipunar sem tilheyrir raunverulega hinum innri markaði og hvað ekki ég held virðulegi forseti að svona dæmi fari að koma upp aftur og aftur og það sýnir sig að þau eru að koma upp aftur og aftur þar sem annars vegar er tekist á um það milli efta ríkjanna innan e e s annars vegar og evrópusambandsins hins vegar hvað það er sem tilheyrir hinum innri markaði og síðan hins vegar er tekist á um það meðal efta ríkjanna innan e e s hvað það er sem tilheyrir raunverulega hinum innri markaði þetta tel ég virðulegi forseti að muni skapa í framtíðinni veruleg vandamál og sú sem hér stendur og þingmaður í evrópuþinginu sem er í hinni sameiginlegu þingmannanefnd e e s d wallis við höfum skilað um þetta skýrslu til sameiginlegu þingmannanefndarinnar þar sem fjallað er mjög ítarlega um þessa þætti og þar er líka komið inn á ákveðin mál sem að þessu snúa og kynna sér þessa skýrslu hún er stutt og þægileg aflestrar virðulegi forseti allt þetta veldur því að mínu mati og okkar flutningsmanna veldur því að áhrif okkar eru að verða eða mörkin á milli innri markaðar og annarra þátta eru að verða óljósari og síðan hins vegar hefur stofnanauppbyggingin innan evrópusambandsins leitt okkur í raun og veru evrópusambandið fjær evrópusamningnum heldur en var í upphafi og allt þetta virðulegi forseti tel ég vera rök fyrir því að það þurfi að skoða hvernig þetta rúmist

það er enginn efi í mínum huga að það þurfi að breyta stjórnarskránni en engu að síður tel ég að það verði að meta með faglegum hætti og tel eðlilegt að svona nefnd verði sett á laggirnar á ný annar þáttur sem er líka en réttaráhrif e e s samningsins hafa reynst mun meiri heldur en séð var fyrir í upphafi og í hæstaréttardómi sem er frá sextánda desember árið nítján hundruð níutíu og níu eða sem er býsna frægur eða svokallaður erlumaríudómur þar gekk hæstiréttur lengra heldur en áður og dæmdi íslenska ríkið skaðabótaskylt vegna vanrækslu við lögfestingu á tilskipun frá evrópusambandinu þar var vísað í niðurstöðu efta dómstólsins þar sem íslensk stjórnvöld voru talin vera bótaskyld þrátt fyrir að samningurinn segði ekkert um slíkan rétt til bóta og reyndar hafði það verið grundvallaratriði í samningaviðræðum um e e s og tvíeðli réttarkerfa efta ríkjanna yrði virt og að evrópuréttur hefði ekki bein réttaráhrif hér á landi niðurstaða efta dómstólsins í þessu máli bar þess hins vegar vitni að meiri áhersla var lögð á að endurspegla í dómsniðurstöðum áþekk réttaráhrif og tíðkuðust vegna dómafordæma dómstóls evrópusambandsins fremur en að virða grundvallarsjónarmið um fullveldi íslands og að ríkið gæti ekki bakað sér bótaábyrgð með aðgerðum eða aðgerðarleysi á vettvangi þjóðarréttar virðulegi forseti þetta er eitt dæmi um ein rök fyrir því líka að við flutningsmenn teljum að það þurfi að fara að leggjast í þessa skoðun sem lögð er til í þessari þingsályktun síðan er það þannig virðulegi forseti að karl bauten bacher forstjóri efta dómstólsins ritaði nýverið mjög athyglisverða grein a síðasta ári í tímarit lögfræðinga þar sem hann færir meðal annars rök fyrir því að e e s samningurinn sé yfirþjóðlegur samningur og standist því ekki íslensku stjórnarskrána

og hefur verið haldið fram að e e s samningurinn sé þjóðréttarsamningur en karl baudenbacher færir fyrir því ágæt rök að svo sé ekki heldur sé hann að hluta til að minnsta kosti yfirþjóðlegur hans álit stangast á við þetta álit lögfræðinefndarinnar sem reyndar er auðvitað komið talsvert til ára sinna þetta er að verða sextán ára gamalt álit við teljum flutningsmenn að grein baudenbacher og sömuleiðis viðbrögð við henni sem má lesa til dæmis í fréttablaðinu níundi október síðastliðinn og sömuleiðis hefur til dæmis hæstvirtur ráðherra björn bjarnason lýst þessari skoðun á þessari grein á vefsíðu sinni við teljum að þessi viðbrögð gefi enn frekari tilefni til að skoða þessi mál á ný og kanna stöðu samningsins gagnvart tuttugasta og fyrstu grein íslensku stjórnarskrárinnar það er nokkuð ljóst virðulegi forseti að það hefur verið talsverð umræða um samband okkar við evrópusambandið og stöðuna á því gagnvart stjórnarskránni að undanförnu og það eru allir sammála um að ætli íslendingar að ganga inn í evrópusambandið verði að gera breytingar á stjórnarskránni hins vegar hefur verið deilt um þetta atriði og mjög margir vilja meina fræðimenn á þessu sviði að út af e e s samningnum og framkvæmd hans þá hafi þurft að gera breytingar á stjórnarskránni miklu fyrr og um það snýst virðulegi forseti þessi tillaga hæstvirts dómsmálaráðherra björn bjarnason fjallar um þessa áður nefndu yfirlýsingu eða þessa tímaritsgrein baudenbacher í pistli á vef sínum rétt eftir að hún kom út og hann sagði þar að í ljósi afdráttarlausrar niðurstöðu baudenbacher um yfirþjóðlegt gildi e e s samningsins væri óhjákvæmilegt að halda umræðunum um inntak stjórnarskrárákvæðanna vakandi og taka af skarið á fortakslausan hátt um heimildina til þátttöku í alþjóðlegu samstarfi sem verður sífellt meira og víðtækara virðulegi forseti ég tel í ljósi þess sem hér hefur verið sagt að þetta þurfi að gera að minnsta kosti að leggja í slíka könnun virðulegi forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði þessu máli vísað væntanlega til háttvirtrar utanríkismálanefndar og ég vona að þetta mál fái umfjöllun í þetta skipti innan nefndarinnar og vonandi að þessi tillaga verði samþykkt hér vegna þess að stjórnarskráin er okkur mjög mikilvæg og við eigum að hafa í heiðri gildi hennar og ákvæði og við megum ekki láta leika